Hemos aprendido muchas lecciones con la crisis de los implantes PIP y buena parte de las soluciones están sobre la mesa. Es obligatorio el intercambio de datos, el establecimiento de sistemas de alerta para notificar en toda Europa cualquier incidencia, la mejora de los tests mecánicos y clínicos sobre las prótesis y la transparencia y mejora de la información que reciben los pacientes. Necesitamos un sistema de sanciones que afecte a los proveedores que venden mercancía peligrosa y a los profesionales de toda la cadena comercial y sanitaria que no colaboran con este esfuerzo de transparencia, seguimiento y control. Son exigencias éticas y científicas, como es de justicia arbitrar compensaciones para las víctimas de este episodio. Hay también cosas nada cómodas para decir en voz alta y añadir aquí en una semana en la que la voracidad financiera sigue devorando nuestro empeño por salvar el proyecto europeo, que tanto aporta al bienestar de la ciudadanía con asuntos como el que debatimos ahora. Recordemos que la llamativa diferencia de precio entre los productos fabricados por PIP y los que ofertaba la competencia no animó a extremar el control.

Estoy segura de que con estos controles las organizaciones médicas europeas pondrán los medios para que esto no vuelva a ocurrir jamás, pero corresponde a la Comisión implantar de manera urgente un sistema de seguimiento y control, y responsabilidades, y a este Parlamento controlar el contenido del cumplimiento de esta Resolución.